Questo è un lato triste della Brexit. La relazione equilibrata riduce i seggi del Parlamento e migliora la proporzionalità e soprattutto apre la strada all'introduzione di liste transnazionali che contribuiranno a rafforzare la qualità della democrazia europea. Noi oggi abbiamo un gap lo misuriamo, tra la dimensione europea delle politiche necessarie ad affrontare i nostri problemi e la segmentazione nazionale del dibattito della politica, politics Lo Spitzenkandidat contribuisce a ridurre questo gap ma se non è sostenuto da un'europeizzazione vera del dibattito elettorale di questa casa sarà insufficiente, perché noi lo sappiamo che i cittadini poi non hanno votato tanto sapendo chi era lo Spitzenkandidat se era Juncker o se era Schulz, ma hanno votato in base a una discussione politica nazionale. Quindi, una lista transnazionale che si aggiunge a quelle locali rafforzerà la dimensione europea del nostro spazio comune.